Señora presidenta. Sabemos que la transición energética es mucho más que un cambio de tecnologías, y que es también un cambio de modelo. La innovación científica y tecnológica tiene sin duda un papel muy importante, pero debe ir acompañada de un cambio profundo del sistema energético y de innovaciones también a nivel social, por ejemplo, que la ciudadanía sea el actor principal y central de esta transición energética. Y es que este informe nace con un pecado original, a nuestro juicio, que es el concepto de neutralidad tecnológica. Es decir, lo mismo investigamos hoy en combustibles fósiles que en fotovoltaica. Lo que se está haciendo es colorear de verde el carbón pintarle un molino de viento al gas o ponerle una aspiradora de humo a una central térmica y llamarlo carbón limpio. No basta solo con nutrir la ilusión de las falsas soluciones, ni tampoco basta solo con depender del mercado. Para incentivar esta innovación en energías limpias es fundamental fijar objetivos ambiciosos —cosa que no hace esta Cámara ni la propia Unión Europea en su conjunto, pues hay una incoherencia entre las palabras y los hechos—. El mes pasado, en esta Cámara, los grandes grupos acordaban fijar objetivos de eficiencia energética y de energías renovables de tan solo el 35 no vinculantes para los Estados, es decir, poco más de lo que marcan las tendencias del mercado. Los sectores como la innovación en renovables o la eficiencia energética necesitan señales claras de apuesta pública